Panie Przewodniczący! To niebywałe, że w Unii Europejskiej mamy w tej chwili blisko sto różnego rodzaju, podkreślam różnego rodzaju dokumentów tożsamości i jeszcze więcej, bo ponad dwieście różnego rodzaju dokumentów potwierdzających określony pobyt. To jest kilka razy więcej niż mamy państw. Cieszy to porozumienie, które zostało zawarte w LIBE, aby przede wszystkim doprowadzić do przynajmniej pewnego ujednolicenia tych elementów, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zabezpieczeń tych dokumentów, jak również sposobu pobierania danych biometrycznych, aby rzeczywiście wiarygodność i istota tych dokumentów nie budziła wątpliwości. Głosowałem za tym porozumieniem, zwłaszcza, że pewne elementy ujednolicenia, ważności zostały dobrze sformułowane. Przypomnę, że w niektórych wypadkach mamy ograniczenie do 5 lat dla ludzi młodych i 10 lat w przypadku pozostałych obywateli Unii Europejskiej. W związku z ogromną mobilnością uważam, że dokumenty i ich waga rzeczywiście powinna być szczególnie potraktowane zwłaszcza, że część państw w ogóle nie uznaje dokumentów jako potrzebnych, czyli niezbędnych.